In der Realität reichte die Kraft der zerstrittenen EVP bekanntlich nur dafür, das für zukünftige Sitzverteilungen dringend benötigte permanente System zu verhindern. Der vorliegende Bericht folgt auch nicht dem verbreiteten Schielen nach dem Einsparpotenzial des Brexit, sondern rückt das Beheben des anhaltenden Rechtsbruchs bei der Sitzverteilung in den Mittelpunkt.

Verteilungsgerechtigkeit unter den Mitgliedstaaten, transnationale Listen für politische Parteien und Bewegungen sowie zukünftige Erweiterung sind die politischen Stichworte, für die die potenziell frei werdenden britischen Sitze genutzt oder geparkt, aber nicht zurückgegeben werden sollen.

Für uns als GUE NGL war aber klar, dass der Bericht den Brexit juristisch ernst nehmen muss, der politische Prozess aber offengehalten gehört. Denn Geschichte ist offen, auch für die Menschen im Vereinigten Königreich, einschließlich der Achtung des Karfreitag Abkommens. Der erzielte Kompromiss ist pragmatisch und politisch sinnvoll. Aber seien wir ehrlich Es hätte dringend auch einer Debatte über die notwendige Stärkung der demokratischen Untersetzung europäischer Politik bedurft, d.

über die Möglichkeit, wie sich die Bevölkerungen mit ihren Interessen und Bedürfnissen Gehör verschaffen können, und vielleicht auch darüber, wie das Europäische Parlament zum Beispiel gestärkt durch das Initiativrecht als von Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählte Institution die Gestaltung ihres Alltags übernehmen kann.